Señor Presidente, celebro que las recientes elecciones presidenciales en Egipto hayan transcurrido sin mayores problemas y que los resultados hayan sido aceptados, pero me parece claro que estas elecciones y las inesperadas decisiones tomadas por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas pocos días antes ponen de manifiesto la existencia, en realidad, de una dualidad de poder en Egipto.

Creo que es esencial que estos dos polos, dos centros de poder, dialoguen y cooperen en esta etapa y pongan en marcha una transición ordenada hacia la normalidad democrática. Me alegro de que el Gobierno que elija próximamente el Presidente Morsi vaya a ser, al parecer, un gobierno de composición amplia que represente a amplios sectores de una sociedad como la egipcia, que es plural.

Confío en que establezca un sistema democrático pluripartidista, respetuoso de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías. No podemos olvidar, como otros oradores han dicho, la importancia de la minoría cristiana, cuyos derechos deben ser plenamente respetados y no ser discriminados. Egipto, Señorías, es un país clave en el mundo árabe y también en toda la región.

Es también muy importante que los responsables políticos egipcios sean conscientes de la necesidad de que sus decisiones no desestabilicen la región, que ha sufrido numerosos conflictos.

Es un país muy importante, repito, situado en nuestra vecindad mediterránea. Debemos acompañar esta transición, procurar ayudar en lo posible sin perjuicio, claro está, de la defensa de nuestros valores e intereses.